Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, svakako želim na početku pohvaliti rad izvjestitelja, gospodina Prede. Rezultat je kvalitetno i objektivno izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u protekloj godini, koja je u mnogočemu bila posebna za tu zemlju. Podsjećam, prije godinu dana potpisana je pisana obveza svih lidera u Bosni i Hercegovini o spremnosti na reforme što je, nakon višegodišnje odgode, rezultiralo stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u lipnju. Godinu napretka Bosna i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo. To doživljavam kao važan doprinos toliko potrebnom izlasku iz dejtonske u briselsku fazu te zemlje. Izvješće, dakle, registrira napredak, ali navodi i niz područja u kojima su potrebni pravi rezultati kako bi se aplikacija za članstvo mogla ocijeniti uspješnom. Prije svega, očekujemo konačan dogovor o uspostavi učinkovitog mehanizma koordinacije. Druga dva ključna preduvjeta za napredak, cjelovita implementacija reformske agende i adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tek se trebaju dogoditi. Treba spomenuti i, nažalost, neriješena pitanja koja odgađaju konačnu objavu davno održanog popisa stanovništva. Tu je i nedostatak jednog broja strategija na državnoj razini što onemogućava Bosnu i Hercegovinu da počne koristiti ozbiljna sredstva za izgradnju energetske i transportne infrastrukture.

Treba osigurati adekvatnu zaštitu zviždačima, ali najbolja podrška bilo bi jačanje sudstva na svim razinama. Paralelno s tim, potrebno je pripremati rad na budućim političkim, izbornim i ustavnim reformama koje će Bosnu i Hercegovinu oblikovati u funkcionalnu, inkluzivnu i efikasnu državu temeljenu na načelima federalizma, supsidijarnosti, ravnopravnosti i jednakopravnosti svih njenih naroda i građana. Kao voditelju izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom, žao mi je zbog neuspjelog konstituiranja zajedničkog parlamentarnog tijela Skupštine BiH i Europskog parlamenta, ali nismo mogli dopustiti pokušaj prenošenja u zajednički poslovnik odredbi koje uključuju etnički cenzus. Nadam se da ćemo se na sljedećem sastanku u lipnju dogovoriti, usvojiti zajednički poslovnik i svojim radom doprinijeti našem zajedničkom cilju europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.